International, auf der Ebene der G 20, auch auf europäischer Ebene haben wir eine ganze Reihe von Dingen beschlossen, die noch vor einigen Jahren für völlig utopisch gehalten worden wären. Wir haben Fortschritte gesehen bei der Bekämpfung von Steuerflucht und aggressiver Steuervermeidung. Doch leider sehen wir jetzt einen Rückfall. Und da muss ich Sie im Rat sehr direkt ansprechen Egal welchen Vorschlag der Kommission Sie nehmen immer verzögern Sie! Immer verwässern Sie! Sie kennen bei Steuerzusammenarbeit nur eine Richtung rückwärts.

Herr Juncker hat vorgelegt, was er uns zugesagt hat er ist hier ein wenig vom Saulus zum Paulus geworden. Leider hilft das alles nichts, weil die Mitgliedstaaten genau das tun, was Sie hier gesagt haben Sie sind der Meinung, das gehört in den Bereich intergovernmentaler Zusammenarbeit. Das steht aber nicht in den Europäischen Verträgen. In den Europäischen Verträgen steht ein Binnenmarkt, der fair ist, der der sozialen Marktwirtschaft entspricht. Und im Steuerbereich bedeutet das Einstimmigkeit im Rat, leider aber nicht Intergovernmentalismus. Deshalb ist auch richtig, dass die Kommission aus dem Verwässern der letzten Vorschläge jetzt die richtigen Konsequenzen ziehen muss. Legen Sie nach Artikel 116, im Rahmen der Mitentscheidung mit dem Europäischen Parlament, die nächsten Schritte vor. Da steht nämlich Wenn Märkte verzerrt werden, kann auch im Steuerbereich nach Mehrheitsverfahren im Rat und mit Mitbeteiligung des Europäischen Parlaments entschieden werden. Dann ist nämlich Schluss mit dem Verhandeln hinter verschlossenen Türen und Verantwortungslosigkeit im Bereich der Steuern. Artikel 116 weist den Weg, Herr Oettinger! Ich hoffe, dass die Kommission ihre nächsten Vorschläge in diesem Bereich auf der Basis starker europäischer Demokratie vorlegt, damit die Steuerschlupflöcher endlich geschlossen werden.